Señora Presidenta, señor Comisario, he firmado esta Resolución y he pedido intervenir en este Pleno porque yo fui testigo de la llamada expulsión —que en el fondo fue un secuestro— de nuestro compañero Luis Herrero. Además, pude constatar que son norma habitual en Venezuela la persecución política, el abuso de poder por parte del régimen chavista, la intimidación del adversario, la amenaza, el desprecio a la dignidad de las personas y el uso torticero de la justicia, entre otras cosas. El caso de Manuel Rosales es la gota que ha colmado el vaso y que ha dado lugar a esta Resolución, pero hay miles de casos, tan sangrantes como el suyo, que se citan en la Resolución y otros que no se citan, como es el caso de Eligio Cedeño, que nació en el humilde barrio caraqueño de Petare bien conocido por su peligrosidad y porque votó a un alcalde que no era del régimen chavista Eligio estudió gracias a la ayuda de los demás y, concretamente, del Citibank

Hoy, sin embargo, pena en una cárcel caraqueña ilegalmente, tras dos años de haber sido detenido sin ninguna imputación coherente. Su único delito ha sido formar parte de la oligarquía económica. Otro caso es el de Nixon Moreno, líder estudiantil de la Universidad de los Andes, elegido varias veces para el Consejo Universitario y Presidente de la Federación de Centros Universitarios.

Hoy está acusado de homicidio en grado de frustración y actos lascivos violentos

Situaciones como la suya son la vida diaria en este país, donde la persecución del adversario con ánimo de excluirle de la vida política y de desalentar a la disidencia se ha convertido en parte de la vida cotidiana.